upphafi þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir góða skýrslu hér áðan þar sem hann fór vel og skilmerkilega yfir stöðu efnahagsmála nú það er mikilvægt að hún sé rædd hér í upphafi þings

og miklar blikur á lofti hæstvirtur forsætisráðherra greindi

eftir því annars vegar væri um afleiðingar alþjóðlegrar kreppu að ræða og hins vegar sérstakar íslenskar aðstæður ég ætla ekki að hafa hér of mörg orð um hinn erlenda þátt en líta frekar að hinum innlenda þætti virðulegi forseti við höfum hér heyrt mjög sérkennilegan og athyglisverðan málflutning einkanlega úr ranni stjórnarandstöðunnar um stöðu efnahagsmálanna og framsóknarflokkurinn sem okkur birtist hér í dag er framsóknarflokkurinn sem ekkert hefur lært og ekkert hefur skilið af þeim mistökum sem framsóknarflokkurinn er búinn að demba yfir þjóðina í stjórnartíð sinni undanfarin ár

sem stóð að hagstjórnarmistökunum efndi til stóriðjuframkvæmda án þess á sama tíma að gæta nauðsynlegs aðhalds í ríkisbúskapnum framsóknarflokkurinn sem stóð að aukningunni á lánsfjármagni í umferð án þess að gera nokkuð gera nokkuð til þess að draga þar úr framsóknarflokkurinn sem vanrækti að heyja vanrækti að auka við gjaldeyrisforðann í hlöðu meðan aðstæður voru góðar til þess að sækja erlent fjármagn á síðasta kjörtímabili virðulegi forseti við höfum núna og erum að uppskera afleiðingarnar af þessari efnahagsstefnu þar sem aldrei var horft fram á veginn heldur látið skeika að sköpuðu það eru aðstæðurnar sem við búum við í dag og hvað kemur þá með framsóknarflokkurinn og býður okkur upp á jú hann kallar eftir vaxtalækkun hann kallar eftir tafarlausri vaxtalækkun sem brýnasta hagsmunamáli í íslensku efnahagslífi þessi sami framsóknarflokkur var reyndar í ríkisstjórn og í ríkisstjórninni bjó til peningamálastefnu sem byggir á því að seðlabankinn hafi stjórn á verðbólgu og verðbólguvæntingum með hækkun stýrivaxta en þegar seðlabankinn beitir því tæki eins og honum ber lögum samkvæmt þá kemur nú framsóknarflokkurinn og segist vilja hlaupa frá því verki skipta um hest í miðri á virðulegi forseti það er sannanlega erfitt ástand í íslensku efnahagslífi núna við finnum fyrir því heimilin finna fyrir því og fyrirtækin finna fyrir því en eins og hæstvirtur utanríkisráðherra rakti hér áðan í sinni ræðu þá eru engar einfaldar lausnir til það er ekkert hægt að stytta sér leið í þessu verki og síst af öllu á að elta lýðskrumstillögur af því tagi sem framsóknarflokkurinn telur sig sæma að bera hér á borð fyrir okkur í dag það er ekki og það er erfitt að segja það það er ekki hlutverk ríkisins að grípa til skyndiaðgerða í dag til þess að koma í veg fyrir nauðsynlega aðlögun að raunveruleikanum í íslensku efnahagslífi því miður er það þannig vegna þess hvernig látið var á reiðanum reka hér í tíð síðustu ríkisstjórnar að undirlagi framsóknarflokksins að aðlögunin verður sársaukafyllri og erfiðari en hún hefði þurft að vera en aðlögunin verður að verða og við getum ekki eyðilagt tæki seðlabankans til þess að reyna að ná tökum á ástandinu það er því miður enginn valkostur við það að fylgja verðbólgumarkmiðinu við núverandi aðstæður og að efna til framkvæmdafyllirís álverafyllirís núna í fimmtán prósent stýrivöxtum sautján prósent viðskiptahalla er ekki heldur sjálfbær uppbyggingarstefna eða atvinnustefna við verðum einfaldlega að horfa til framtíðar reyna að bjóða stöðugleikann velkominn í íslenskt efnahagslíf og byggja undir langtíma sjálfbæran hagvöxt í þessu landi til hagsbóta fyrir almenning í landinu ég held að íslenskur almenningur hafi lært bitra lexíu á undanförnum missirum bitra lexíu því að er ekki endilega skynsamlegt að efna til ofurhagvaxtar sem ekki er sjálfbær sem er að hluta til fenginn

sem er að hluta til fenginn með tímabundnu framboði af ódýru erlendu lánsfé og er ekki til lengdar sjálfbær og skapar ekki verðmæti fyrir almenning til lengri tíma litið og ég held líka að almenningur hafi lært af bitra reynslu að skattalækkanir við þær aðstæður sem voru síðasta kjörtímabil er hlutur sem við eigum vonandi aldrei aldrei aftur eftir að sjá í miðri efnahagsuppsveiflu það gerir þetta ekki nokkur þjóð og vonandi verður þetta í síðasta skipti sem þessi furðuvillukenning var reynd í íslensku efnahagslífi virðulegi forseti það skiptir höfuðmáli til þess að draga úr verðbólgu að við drögum úr verðbólguvæntingum þá þurfum við líka alveg eins og háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson nefndi hér áðan að við

við þurfum einfaldlega að gefa fyrirheit um stöðugleika það er það sem mestu máli skiptir til að komast út úr þessum ógöngum virðulegi forseti háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon baki hérna áðan að mönnum hlyti nú að geta látið sér detta eitthvað annað í hug og ég vil nú hrósa háttvirtum þingmanni fyrir ýmislegt sem hann sagði en ekki varð ég var við það í ræðu háttvirts þingmanns að honum hefði dottið margt í hug til lausnar á þeirri stöðu sem við erum í eina spurningu hnaut ég sérstaklega um það var þegar háttvirtur þingmaður spurði hvort launamenn ættu virkilega að taka á sig alla verðbólguna

og ég ætla að benda honum til frekari sannindamerkis um það að tala við háttvirta flokksbróður sinn ögmund jónasson sem rakti í vetur að það væri höfuðkosturinn við tilvist íslenskrar krónu að með henni væri hægt að láta alla íslendinga bera kostnað sem kæmi vegna efnahagsmistaka með öðrum orðum íslenska krónan er að áliti háttvirtur þingmaður ögmundar jónassonar útjöfnunartæki til þess að jafna á íslenska launamenn hagstjórnarmistökum eigenda framleiðslutækjanna og ég held nú drottinn minn dýri að góðir marxistar ættu eigi erfitt með að kyngja þessum boðskap að það sé hlutverk samfélagsins að búa þannig um hnútana að launamenn geti borið mistökin fyrir eigendur framleiðslutækjanna það er boðskapur háttvirtur þingmaður ögmundar jónassonar í þessum efnum virðulegi forseti launamenn bera alla verðbólguna þeir þurfa að taka þetta allt á sig þeir munu gera það fyrr eða síðar þeir bera byrðarnar atvinnulífi ber byrðarnar atvinnulífið veltir þeim kostnaði auðvitað á neytendur í landinu og á enga aðra kosti bankarnir eru núna bundnir af gengisvörnum til að reyna að verja sig fyrir sveiflum ónýts gjaldmiðils landsbankinn hefur upplýst að kostnaður landsbankans eins sé tuttugu milljarðar á þessu ári hver ber þann kostnað það eru íslenskir neytendur háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon og hver er kostnaður annarra banka gefum okkur að hann sé nú bara tuttugu milljarðar á hina tvo og ekki meir þá erum við komin með sextíu milljarða þar hér er kallað ákaft af talsmönnum stjórnarandstöðunnar eftir gjaldeyrisvaraforða svo auðvitað verðum við að grípa til þess ráðs en kostnaðurinn af því er mikill og hann ber almenningur í landinu þegar öllu er á botninn hvolft þannig að við verðum að horfa á kostnaðinn af þessum ónýta gjaldmiðli að hann sé farinn að losa núna í þessu erfiða jafnvægisástandi það er kostnaðurinn við gjaldmiðilsvarnirnar einar og sér sé farinn að losa hundrað milljarða það bætist við þann kostnað sem hagfræðingur samtaka iðnaðarins og hagfræðingur alþýðusambands íslands hafa metið af krónunni í jafnvægisástandi upp á sjötíu milljarða við erum með öðrum orðum að tala um það að við erum að binda skelfilega sandpoka á bakið á hverjum einasta íslendingi og það að vinstri hreyfingin grænt framboð skuli standa gegn því að við horfum til annarra lausna í gjaldmiðilsmálum í landinu er auðvitað þyngra en tárum taki því sá flokkur vill nú oft gefa sig út fyrir það að bera hagsmuni launafólks fyrir brjósti virðulegi forseti það eru því miður engar einfaldar lausnir í því efnahagsástandi og þeirri efnahagságjöf sem nú stendur en eitt er

en við eigum að horfa til framtíðar og við eigum þar að leggja grunninn að sjálfbærum hagvexti til lengri tíma litið og það gerum við fyrst og fremst og einungis

sem hentar íslensku atvinnulífi öðrum gjaldmiðli en þeim sem við búum við í dag